Polska jest wolnym i demokratycznym krajem, szanujemy prawa demokracji i to w demokratycznych wyborach Polacy wybrali większość parlamentarną. Ta większość parlamentarna, idąc za programem wyborczym, mówiła o naprawie niesprawiedliwego systemu sprawiedliwości w Polsce, który był opresyjny wobec słabych i bezsilny wobec silnych. Obiecywaliśmy Polakom, że ten system niesprawiedliwości stanie się systemem sprawiedliwości.

To haniebne, że Parlament Europejski chce angażować się w sprawy, których kompletnie nie rozumie.